Herr Grzyb! Sie haben Recht, dass in einzelnen Mitgliedstaaten, und das kann durchaus Ihr Mitgliedstaat sein, die Investitionen in die erste Generation später erfolgt sind.

2008. Und das zeigt doch, dass in der EU insgesamt keine neuen Investitionen da waren. Es gibt heute zwei laufende Werke mit zweiter Generation eines in Italien, eines in Dänemark.

Aber wenn wir den ILUC Faktor nicht einführen, dann werden wir nur eine über Subventionen gesponsorte zweite Generation bekommen, und der Markt wird nicht daran glauben.